virðulegi forseti ég vil byrja á því að þakka hæstvirtum utanríkisráðherra kærlega fyrir þessa umræðu sem ég tel að sé mjög mikilvæg ekki síst eftir þær fréttir sem okkur hafa borist og það sem gerst hefur í sumar og oft hafa yfirlýsingar og fréttir verið dálítið misvísandi og óljóst hver staðan sé þó vil ég taka það fram að ég fagna sérstaklega yfirlýsingu hæstvirts utanríkisráðherra frá því núna fyrr í haust um það að viðræðum hafi ekki verið slitið og viðræðum verði ekki slitið án aðkomu alþingis það er kannski dálítið skrýtið að koma hingað í þennan sal svona tiltölulega beint af götunni og hlusta á ágætar umræður háttvirtra þingmanna hér á undan sem hafa langt líf skulum við segja í þessari umræðu og tala tæknilega um afstöðu hvers annars í fortíð og nútíð og þingið fær mann til að hugsa um það í raun og veru

aðild íslands að evrópusambandinu hefur verið hitamál sem hefur haft eigum við að segja verið svona stóra rifrildið eða eitt af stóru rifrildunum í íslenskum landsmálum núna áratugum saman eftir hrunið árið tvö þúsund og níu tók þingið vissulega ákvörðun um það að leggja inn umsókn og mér finnst dálítið skrýtið að háttvirtir þingmenn í þingsal skuli rífast um það hver ákvörðun þingsins hafi verið ég held að hún hljóti að hafa verið skýr hæstvirtur utanríkisráðherra kom aðeins inn á það í skýrslu sinni að á þeim tíma voru miklir óvissutímar hér á íslandi og staða okkar var ekki sterk ég spurði sjálfan mig hvort hann skilgreindi þá nútímann sem tímavissu það er óvissa væri ekki lengur á íslandi og staða okkar væri orðin sterk eins spurði ég mig að því hvort evrópusambandið hefði verið einhvers konar jóker í spilinu eða einhvers konar fiff bara vegna þess að ísland lifði óvissutíma er ekki evrópusambandið einmitt samráðsvettvangur til að takast á við þá óvissu sem alltaf er í heiminum alltaf er í stjórnmálunum og sérstaklega á ferðum í brussel að það sé dálítið skýrt að evrópusambandið sé nú kannski stærsta samvinnufélag í heimi og evrópusambandið er í sjálfu sér ekkert annað en samráðsvettvangur sjálfstæðra ríkja mig langar aðeins til að rifja upp orð angelu merkel þýskalandskanslara það er kannski ekki vinsælt að vitna í útlendinga en ég held að frú merkel sé sjaldan kölluð stjórnmálalegur galgopi en hún minntist nýlega á þá staðreynd að evrópubúar væru þetta sjö til átta prósent mannkyns í evrópu væri hins vegar upp undir fjórðungur efnahagsumsvifa heimsins

samhljóma því samkomulagi

þess vegna höfum við í bjartri framtíð verið jákvæð til inngöngu íslands í evrópusambandið við höfum talið að í evrópu eigum við heima frá evrópu séum við komin við höfum alltaf lagt á það ríka áherslu að það eigi að klára viðræðurnar komast að því hver staða íslands væri innan evrópusambandsins og leggja síðan niðurstöðurnar fyrir þjóðina ég verð að spyrja mig eða er búinn að spyrja mig dálítið í sumar í þessari óvissu sem vissulega hefur ríkt um stöðuna hvort við værum að slíta viðræðunum eða ekki hvort við værum að slíta viðræðuhópunum eða ekki hvort slit á viðræðuhópunum væru merki um slit á viðræðunum og svo framvegis en þá hef ég velt fyrir mér í sumar af hverju í ósköpunum við viljum loka hurðinni og slíta viðræðum ég hef starfað mest mitt líf í viðskiptalífinu og ég hef aldrei upplifað að það hafi talist góður bisness